Le piège américain est celui qui a consisté à instituer des droits de douane et des tarifs sur des produits qui n'ont rien à voir avec l'aéronautique. De toute évidence, il s'agit de diviser les pays européens, de conduire les pays pour lesquels l'agroalimentaire est important à négliger le secteur aéronautique, d'amener les pays pour lesquels l'automobile est le secteur premier à négliger l'aéronautique et, quelque part, de diviser pour affaiblir cette industrie de souveraineté qu'est l'aéronautique européenne et, en particulier, Airbus.